Die Zahlungen von Entwicklungshilfe müssen daher überdacht werden. Sie sollten jedenfalls nicht den Regierenden zugutekommen, sonst würden solche Gesetze indirekt unterstützt. Durch das Abkommen von Cotonou genießen die sogenannten AKP Staaten günstige Zollkonditionen im Handel mit der EU. Das Abkommen verpflichtet die Unterzeichnerstaaten allerdings auch zur Einhaltung der Menschenrechte. Die EU hat offensichtlich alle Möglichkeiten des diplomatischen Dialogs ausgeschöpft, allerdings ohne Erfolg.